Solche Kredite können die, die dazu fähig sind, aus einer Krise herausholen. Mikrokredite sind auch ein wichtiges Instrument der Unterstützung für die Sozialwirtschaft. Diese wiederum ist in ihren vielfältigen Ausprägungen und Traditionen seit dem Jahr 2000 ein in der EU anerkanntes Instrument der lokalen Beschäftigungspolitik. Und weil das so ist, hat dieses Parlament in seiner Weisheit im Jahr 2006 festgelegt, dass Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds auch als Mikrokredit oder zinsvergünstigtes Darlehen ausgezahlt werden können, wie in Artikel 11 der ESF Verordnung festgelegt. Für den Europäischen Sozialfonds stehen aber 76 Milliarden Euro zur Verfügung, mit einer Ko Finanzierung sind es 118 Milliarden Euro! Selbst ein Zehntel davon wären noch 11 Milliarden, die die Mitgliedstaaten nutzen können.

Deswegen hat die Kommission mit einem Instrument JASMINE auch finanziert aus europäischen Strukturfonds eine Testphase für Mikrokredite geschaffen. Und weil die so erfolgreich war, soll dem ein neues Instrument folgen. Jedoch nicht mehr aus den Strukturfonds, wo wir über Milliarden sprechen, sondern aus dem allerkleinsten Programm der Europäischen Union, dem Armutsprogramm PROGRESS, welches insgesamt für sieben Jahre nur über 743 Millionen Euro verfügt. Es ist für Nichtregierungsorganisationen vorgesehen, die Netzwerke in den Mitgliedstaaten aufbauen, um den Ärmsten der Armen eine Lobby zu verschaffen. Allein das Europäische Büro für Roma Angelegenheiten wird zu 50 aus PROGRESS finanziert. Es baut nationale und regionale Informations und Beratungsbüros auf und verschafft der Roma Minderheit gerade in den osteuropäischen Staaten eine Stimme. Sollte das Plenum dem Rat folgen und dieses Instrument PROGRESS nennen, wie es die Kompromisse von EVP, SD und ALDE vorsehen, dann stimmen die Grünen diesem Instrument nicht zu!